forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna er í öllum umferðum þessi sjálfstæðisflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð samfylkingin framsóknarflokkur og frjálslyndi flokkurinn ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða geir h haarde forsætisráðherra í fyrstu umferð ólöf nordal níundi þingmaður norðausturkjördæmis í annarri umferð og guðlaugur þór þórðarson heilbrigðisráðherra í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fjórði þingmaður norðausturkjördæmis í fyrstu umferð í öðrum katrín jakobsdóttir fjórði þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður og í þriðju umferð guðfríður lilja grétarsdóttir sjötti þingmaður suðvesturkjördæmis ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð ingibjörg sólrún gísladóttir utanríkisráðherra þórunn sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra í öðru og guðbjartur hannesson öðrum þingmönnum norðvesturkjördæmis í þriðju umferð fyrir framsóknarflokk tala guðni ágústsson þriðji þingmaður suðurkjördæmis í fyrstu umferð í annarri siv friðleifsdóttir tíundi þingmaður suðvesturkjördæmis og í þriðju umferð höskuldur þórhallsson tíundi þingmaður norðausturkjördæmis fyrir frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð guðjón arnar kristjánsson sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis kristinn h gunnarsson níundi þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri umferð en í þriðju umferð jón magnússon tíundi þingmaður